Verhofstadt, je suis un peu déçue que vous n'ayez pas pu lire le rapport Böge-Berès.

cette question doit être une question centrale. Quand les temps sont durs, quand le Brexit est là, quand certains veulent réveiller le Grexit, la question est de savoir quel est l'investissement de la Commission et du Parlement européen pour achever la zone euro, afin qu'elle soit ce socle solide que nous avons voulu depuis l'origine, car enfin complété par la création d'un budget de la zone euro alors le livre blanc sera utile. Mais si vous n'écoutez que les États membres et établissez une espèce de longue liste catalogue pour faire plaisir à tout le monde, ne faire peur à personne, ne pas diviser au motif que certains seraient dans la zone euro ou pas, vous minerez la base sur laquelle nous sommes assis.